samkvæmt dagskrá þessa þings sem legið hefur fyrir síðan þingfundur hófst í morgun er gert ráð fyrir að að lokinni þessari umræðu verði tekið fyrir annað dagskrármál og forseti gerir þá grein fyrir því núna að það verði haldið áfram enn um sinn með þessa umræðu um utanríkismál sem hófst klukkan tíu þrjátíu í morgun og eru ekki fyrirhugaðar breytingar á því